Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Bom si jaz tudi dovolil biti na začetku malo čustven. Ministrica je tudi dejala, da kot ženska in kot mati, da pač pozdravlja izboljšanje na tem področju. Jaz tudi, kot oče osnovnošolke včasih tudi rečem tako, ko pomislim, ko bo hčera začela hoditi ven, ne, se srečevati z mladostniki seveda še v tej predadolescentni dobi, ko bo še najstnica, me tudi malo, postanem malo, kako bi rekel, zaskrbljen glede na to, da vemo, vse kaj se dogaja. Tako da ta vložek, boste me razumeli. Kaj se pa tiče same same materije predlagatelja. Zdaj, tam na oni strani, Levice se neka umetna umetna dilema ustvarila. Kakšen je smisel kazenske sankcije, ki pride, ki pride pozno oziroma prepozno. Glejte, tudi se pojavljajo, različna vprašanja, kakšen je smisel, da se kaznujejo, recimo v Nemčiji, ostareli nacisti, ne. Ja, odgovor je zelo enostaven, da je pravici zadoščeno. Pravici mora biti zadoščeno, in kot je prej rekel kolega Vrtovec, ta roka pravice bo vedno daljša od teh storilcev teh zavrženih kaznivih dejanj. Pa naj gre tam za narod v primeru, nacističnih zlikovcev ali pa gre za, posameznika, posameznico, ki je bil seveda spolno zlorabljen. Zdaj, jaz verjamem, da bo ta predlog v prvi obravnavi, potrjen, da potem pa se res lahko odpre neka širša strokovna razprava tudi s področja kazenskih strokovnjakov, da naj se skliče, kot je bilo rečeno, predstavitev javnih mnenj. Mene osebno moti, da že zdaj, v tem kazenskem zakoniku se po dekadah, ne, če ste opazili, desetletno zastaranje, dvajsetletno zastaranje, tridesetletno, zastaranje, ki so v kontekstu blažjih v navednicah, težjih in še težjih. Glejte. Vsako to dejanje, prej, ko je kolegica Hotova naštevala, posilstvo, spolno nasilje, spolna zloraba. Vse to je do konca zavržno. In tukaj, ne, po teh dekadah in zastaranju, že to je po mojem napačno in, tukaj bi že veljalo, ne, ko bo razprava dala neko širšo sliko, da se vsaj tu na začetku poenoti, ne. Poenoti in to na zgorno mejo. Trideset let, po trideset se pravi, ti nesrečniki, se pravi otroci, ki so bili zlorabljeni, bo vsaj do oseminštiridesetega leta, ne, potem imel možnost s kazenskim pregonom zasledovati tega storilca in, magister Tonin je prej tudi že, citiral določene strokovnjake, tudi jaz našel, enega, namreč gospoda Dragana Petrovca. Vsi ga poznamo, ne, veliki strokovnjak iz Inštituta za za kriminologijo, nedavno za en politični tednik dejal. Glejte, vprašanje zastaralnih rokov, pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost je po njegovem mnenju legitimno prav zato, ker se žrtve s tem, da so bile spolno zlorabljene, še posebej, če se to zgodilo v otroštvu, praviloma spoprijemajo šele desetletje kasneje. In zato ta naslavlja pravo vprašanje. In, še enkrat tudi na, kolege, ki so imeli mogoče, kakšne dileme. Jaz mislim, da ob, tem obširnem, obširni razlagi teh, ki smo za to, da se podpre, tudi na njih, nekako trkam, niti ne ne na vest, ampak dejansko na njihov zdravi razum, da Slovenija je družba, dovolj zrela družba, da bo tovrstne spolne zlorabe obsodila tudi na politični ravni. Hvala lepa.